Criza financiară a generat o criză economică și a creat mari probleme în majoritatea statelor membre.

Parlamentul European a sprijinit aceste propuneri, de cele mai multe ori împotriva poziției Consiliului și, în consecință, avem acum o legislație solidă, care trebuie implementată.

Comisia are acum la dispoziție două mecanisme care pot determina statele membre să adopte măsurile necesare pentru dezvoltare și locuri de muncă Semestrul european și Acordul de parteneriat. Semestrul european poate direcționa bugetele naționale către o politică de cheltuieli înțelepte și investiții pentru dezvoltare și locuri de muncă.

Statele membre trebuie să elaboreze strategii clare privind direcțiile și prioritățile de dezvoltare pentru a utiliza la maximum această sinergie.